Panie Przewodniczący! Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej, w tym i w strefie euro, jest nadal spowolniona.

Ponadto brak kapitału i finansowania negatywnie wpływa na gospodarkę nie tylko w strefie euro.

EBC powinien starannie przyjrzeć się przyczynom i skutkom braku dostępu do finansowania, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dotykających ich w niektórych państwach członkowskich brak kredytów jest bowiem jednym z głównych czynników opóźniających ożywienie gospodarcze.

Dostęp do finansowania i pobudzenie inwestycji może być przede wszystkim wynikiem odpowiednio przeprowadzonych przez rządy reform strukturalnych na szczeblu krajowym. Apeluję przy tym, aby EBC tak prowadził swoją politykę, aby odpowiadała ona potrzebom gospodarki realnej, szczególnie w przypadku podejścia do małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ to one stanowią rdzeń naszej europejskiej gospodarki.